Pani Przewodnicząca! Wielka praca, sukces mediacyjny i nowe rozwiązania w ramach wieloletnich ram finansowych nie mogą przesłonić faktu, iż ten budżet jest zmniejszony w stosunku do okresu poprzedzającego. Dzieje się to w czasie, kiedy po pięciu latach kryzysu możliwości inwestycyjne wielu krajów są ograniczone, a stopa bezrobocia w niektórych regionach Europy bardzo wysoka.

Trzeba stwierdzić, że to jest niezwykle ważne, zwłaszcza w krajach, które przeżywają najbardziej trudności transformacji. W ramach mojego projektu opinii w ramach komisji FEMM w sprawie Funduszu opowiedziałem się za minimalną alokacją w wysokości 25 wszystkich środków przeznaczonych na politykę spójności.

Jednym słowem, kompromis w sprawie wieloletnich ram finansowych został okupiony wymiernymi stratami, których konsekwencje odczują ludzie młodzi i bezrobotni.